Crearea unei zone libere de arme nucleare în Orientul Mijlociu poate reprezenta o soluție pentru stabilitatea în regiune. Totuși, o astfel de inițiativă ar trebui să fie una regională și să nu pornească din exterior. Statele din zonă trebuie să analizeze, în primul rând, dacă o astfel de măsură le ar putea asigura securitatea. Iar, pentru ca o astfel de inițiativă să funcționeze, consider că trebuie instaurată pacea, înainte de adoptarea oricărei decizii. Totodată, încrederea între statele din regiune trebuie să crească, pentru a relansa dialogul. Iar, în prezent, e nevoie de eforturi majore pentru a restabili încrederea între statele din zonă.